Päris põhjus ametlikult on Euroopa Komisjoni sõnul see, et paljud liikmesriigid ei saa niivõrd soodsalt muidu laenu. Aga miks nad ei saa? Sest nende endi riiklik laenukoormus on liiga suur. Aga miks see on liiga suur? Sest majandus ei toimi, aga miks majandus ei toimi, on see, et nad ei suudagi oma majandust käivitada, kui Euroopa Liidu regulatsioonid, direktiivid, seadused on neid niivõrd palju kammitsenud, sest paratamatult ühtsed regulatsioonid üle Euroopa Liidu ei toimi. Seetõttu nüüd need riigid, kes on olnud finantspoliitikas säästlikud, kokkuhoidlikud, konservatiivsed nagu Eesti, minu enda riik, mis on maailmas tänaseni vist kõige väiksema võlakoormusega, peab nõustuma hiigellaenu võtmisega sellepärast, et paljud Euroopa riigid on lihtsalt üle oma võimete elanud aastakümneid. Rääkimata muidugi poliitilisest probleemist, et kui me räägime õigusriigist, siis me räägime Poolast, Ungarist kõigest sellest, väga armas, aga õigusriigiga pole mitte kuidagi kooskõlas plaan, et me läheme aluslepingutest ümber nurga mööda, sest aluslepingud ei lubaks anda Euroopa Komisjonile pretsedenti võtta hiigellaen, mille puhul me isegi ei tea, kuidas me selle tagasi maksame, rääkimata uutest maksudest. Seetõttu ma olen päris kindel, et see läheb väga paljudesse kõrgematesse kohtutesse üle Euroopa Liidu, nagu juhtus see Saksamaal ja juhtub kindlasti ka Eestis. Aitäh teile ja loodame parimat Euroopa tulevikule, mis ei ole ainult Euroopa Liit.